O armă nucleară iraniană ar însemna practic un pericol în plus pentru pacea din această zonă și o metodă pentru exercitarea controlului asupra țărilor vecine. Sunt, prin urmare, de acord că este nevoie de clarificarea intențiilor acestei țări. Cu toate acestea, trebuie să ne întrebăm dacă o sancțiune generalizată asupra petrolului iranian va da rezultatele scontate. Cred că nu putem pedepsi întreaga societate pentru greșelile comise de clasa conducătoare și, de aceea, sancțiunile trebuie dirijate către cei care dețin puterea, și vreau să atrag atenția, doamnă Ashton, că este necesară evaluarea permanentă a efectelor acestor noi sancțiuni. În același timp, Uniunea Europeană trebuie să încurajeze în mod constant dialogul cu partea iraniană, și, așa cum ați spus, să ne folosim de relația pe care aceasta o are cu Turcia. Însă dialogul nu trebuie să se limiteze doar la problema nucleară, ci să includă și situația drepturilor omului, așa cum au spus și mulți dintre colegii mei. Referitor la acest ultim aspect, Uniunea Europeană trebuie să obțină de la propriile ei întreprinderi sistarea exporturilor de produse folosite întocmai pentru oprimarea cetățenilor iranieni, precum, în special, produsele electronice. În final, aș dori să subliniez că singura soluție la situația tensionată a relațiilor cu Iran este una pașnică. O intervenție militară ar reprezenta o greșeală majoră, cu consecințe dezastruoase.